Daarin werden ook de prioriteiten opgelijst en werd de begroting voor 2020 opgevat als een brug naar het toekomstig Europa. Vier grote accenten investeren in innovatie, duurzame ontwikkeling, de bescherming van de burgers en veiligheid.

We geloven dat een sterke, verantwoorde en toekomstgerichte begroting 2020 een akkoord over en de overgang naar het volgende MFK zal vergemakkelijken.

Wat te denken van bijvoorbeeld de voorgestelde bezuinigingen in Horizon 2020 en Cosme?

Ik denk aan de digitalisering, innovatie, technologische ontwikkeling, integratie van het klimaatbeleid in alle sectoren en speciale aandacht voor de verbetering van de digitale vaardigheden van jongeren.

Nu zowel het Parlement als straks de Commissie vernieuwd zijn, lijkt het mij een uitstekende gelegenheid om de samenwerking tussen de instellingen tijdens de onderhandelingen van de komende begrotingsbesprekingen alsook de gesprekken over het volgende MFK een nieuw elan te geven. Ik ben ervan overtuigd dat er ruimte is om de kwaliteit van de ontmoetingen tussen de twee begrotingsautoriteiten en de Commissie te verbeteren.

Verder wil ik ook opmerken dat het weinig productief is dat gesloten akkoorden nadien door verschillende partijen, al dan niet moedwillig, anders worden geïnterpreteerd. Tenslotte werken alle instellingen samen met één enkel doel en dat is een kwalitatieve, financieel verantwoorde begroting afleveren voor Europa en haar burgers.